Každý stát má plný nárok na vlastní zákon o minimální mzdě, pokud chce, není ovšem možné, aby aplikace takového zákona odporovala zásadám EU.

Německé opatření bohužel zapadá do současného trendu rostoucího protekcionismu v rámci EU. Nebezpečné je především to, že pokud aplikaci zákona v této podobě Německo obhájí, lze očekávat řetězovou reakci v dalších zemích. Kromě finanční zátěže nemůžeme opomenout ani obrovský nárůst byrokracie, která je v rozporu s přijatým evropským principem smart regulation

Ovšem já zásadně vidím vedle právních a technických aspektů, že německá minimální mzda je zásadní politický problém pro Evropu, jde o krok zpět. Místo dalšího sjednocování se v Evropě staví mezi státy neviditelná bariéra. To přece popírá smysl existence EU a smysl naší práce. Dnes odpoledne jsem se před budovou Parlamentu setkala se zástupci českých dopravců, kteří zde společně s dopravci dalších zemí protestují proti německému zákonu. Demonstranti se mě ptali, jaké mám informace, jak se situace vyvíjí. Mají obavy o přežití, a především ti malí dopravci.

Nic, paní komisařko, nic. Po týdnech kladení dotazů a čekání na vyjádření zodpovědných orgánů stále nemáme řešení. Víte, pro každého podnikatele je nejhorší nejistota a pro mne je ta nejistota nepřijatelná.

Takže se ptám, paní komisařko, kdy bude opravdu finální jasné zhodnocení? Kdy budete mít jasné jednoznačné odpovědi pro naše dopravce a zaměstnavatele?

Jste případně připravena začít řízení pro splnění povinnosti proti Německu?